Pentru a promova în mod eficient drepturile omului peste tot în lume este nevoie de acțiuni și măsuri concrete. De aceea susțin propunerile din articolul 8 de a stabili criterii clare pentru a analiza progresele realizate în domeniu. Atrag din nou atenția asupra situației persoanelor din zonele afectate de conflictele înghețate. Am subliniat în repetate rânduri necesitatea ca drepturile lor să fie apărate solicitând Înaltului Reprezentant eforturi suplimentare în acest scop. Am în vedere în special regiunea separatistă Transnistria, unde în urmă cu câteva zile au avut loc noi incidente la postul de control Vadul lui Vodă. Totodată, nu trebuie să tolerăm încălcările drepturilor fundamentale în interiorul Uniunii. Profit de această ocazie pentru a cere din nou Comisiei și Consiliului măsuri ferme împotriva siturilor xenofobe antiimigranți lansate de partide extremiste în Olanda și Belgia.